Herr Präsident, Herr Kommissar, meine lieben Kolleginnen und Kollegen!

Wir haben auch gute Ergebnisse erzielt. Ohne eine Änderung der Mobilität werden wir den Klimawandel nicht bekämpfen können, und dann werden unsere Kinder und deren Kinder keine Perspektive haben, hier zu leben.

Wir können also sagen Der Verkehr frisst all das doppelt und dreifach auf, was in anderen Sektoren mit Milliarden unserer Steuergelder erreicht wurde. Deshalb brauchen wir eine Änderung des Verkehrs. Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, einen Kompromiss zu finden, dass wir die CO 2 Emissionen bis 2020 um 20 reduzieren wollen, und zwar auf der Basis von 1990 und nicht von 2008, wie die Kommission es wünschte und dann nur bis 2030. Das haben wir verschärft. Ich fordere die Kommission auf, diesen Beschluss dann auch zu übernehmen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen schnell handeln! Gut finde ich, dass wir die Internalisierung der externen Kosten auch für alle Verkehrsarten dargestellt haben. Denn der Luftverkehr wird mit 30 Milliarden jedes Jahr von den europäischen Steuerzahlern subventioniert, weil er von der Kerosin und Mehrwertsteuer befreit ist, während die Bahn das alles bezahlen muss.

Die Straßenmaut ist eine freiwillige Angelegenheit der Mitgliedstaaten und gilt nur auf Autobahnen. Deshalb müssen wir das ändern.